Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege. Bisher können Landwirte im Prinzip das gentechnische Potenzial zur eigenen Vermehrung nutzen, es gibt eine entsprechende Nachbaugebühr. Wenn es quasi zu einer Patentierung von Pflanzen kommt, liegt die Gefahr auf der Hand, weil es dann de facto zu einer Umkehr der Beweislast kommt. Das heißt, wenn man bei dem Landwirt solche Pflanzen feststellt, geht man davon aus, dass er diese patentierten Pflanzen verwendet hat, und er wird dann entsprechend patentrechtlich belangt.